Die Panama Papers haben das ans Licht gebracht, was allerdings die Spatzen schon seit langer Zeit von den Dächern gepfiffen haben. Und da muss man doch einmal fragen, warum man nicht vorher bereits tätig geworden ist. Es ist doch so Wenn ein Topf ein Loch hat und das Wasser rinnt heraus, dann ist das zwar sehr unanständig von dem Wasser, aber man muss fragen, wer den ungeeigneten Topf eigentlich ausgewählt hat. Und so muss man fragen, wie es kommt, dass das Steuerrecht denn diese vielen Möglichkeiten überhaupt hat schaffen können, dass Steuervermeidung und Steuerhinterziehung und Geldwäsche in so großem Umfang betrieben werden konnten. Und man muss fragen, warum das denn den Finanzbehörden nicht aufgefallen ist oder ob es nicht den Finanzbehörden seit langer Zeit bekannt gewesen ist in allen Ländern, dass diese Art von Steuervermeidung und —hinterziehung und Geldwäsche betrieben wird, und ob sie es nicht möglicherweise längst gemeldet haben an die Finanzministerien und diese an die Minister. Und dann muss man fragen, warum die Minister denn nicht tätig geworden sind. Hier ist doch ein großes Politikversagen zu beobachten. Die Regierungen haben seit langer Zeit gewusst und jeder in allen Ländern der Europäischen Union hat es gewusst dass diese Art von Steuerflucht stattfindet. Und nichts ist geschehen. Das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Skandal.